Dober dan. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej vam, gospa predsedujoča, gospa ministrica. Zanima me, kako potekajo dela na hitri cesti na relaciji Ormož-Ptuj? Nekaj mesecev je že minilo od tega, pa vseeno, kaj sem spraševal, tudi gospod, predsednik vlade je podobno vprašanje dobil, tako da ... ampak pustimo, to je samo za uvod ... Jaz sprašujem nekaj drugega. Gospa ministrica, moje vprašanje se nanaša na kadrovsko politiko v vašem resorju, ki ga vodite. Predsednik vlade je nedavno dejal, na ministrstvih in državnih podjetjih, citiram: "Je veliko ljudi, ki jim ne bi dal ključa za en teden, da bi zalival rože, kaj šele, da bi bili sposobni za delo, ki ga opravljajo." Ne smemo si zatiskati oči pred tem dejstvom. Ali se strinjate s predsednikom vlade? Koliko takih ljudi imate na Ministrstvu za infrastrukturo? Zakaj jih ne pustite? Ministrica, zanima me, ali ste zadovoljni s kadrovsko zasedbo na ministrstvu in organi pod vašim okriljem? Koliko kadrovskih sprememb na vodilni položaj se še pričakuje v tem mandatu? Prosim vas, da mi pojasnite, zakaj je bil odstavljen gospo Damir Topolko? Ali je bil odstavljen zato, ker je naročil tako Marjan Šarec? Ali je bil odstavljen zato, ker je narobe, kaj narobe naredil? Povejte mi argumente za njegovo odstavitev? Zanima me tudi, za pet tisoč evrov mesečno, kaj za pet tisoč evrov mesečno počne svetovalka Tanja Svetek Milanovič? Ali jo poznate, ali je njeno delo toliko vredno? Ali drži navedba medijev, poudarjam, da se saj nadzornega sveta Eles udeležuje tudi mož Maše Kociper? Ali si res želite, da postane žena Uroša Čuferja predsednica nadzornega sveta Elesa? Tako piše v medijih. Bili ste predsednica vlade in zelo dobro veste, kaj kako poteka kadrovanje. Jaz nimam nič proti, če se politično kadruje, to je pač del politike. Vendar naj se na najvišja mesta kadruje sposobne in primerne ljudi. Zakaj niso pri kadrovanju v ospredju kvaliteta kadra, delovne izkušnje in dosedanji dosežki nekoga? Tudi politiki se moramo na nekaj točki ustaviti. Ali so se zaposlitve na ministrstvih politične? Do katere organizacijske rani lahko ministrica po vašem mnenju menja vodilne kadre? Ja, se strinjam z vami, da imate pravico do nekaterih kadrovskih odločitev, vendar naj bodo te omejene. Kako močna pa je po vašem mnenju vladna kadrovska ekipa, ki se vas ne upa znebiti? Očitno ste postali zelo močna teta v tej vladi. Opazno je, da vam je zelo zrasla samozavest. Toliko.